Señor Presidente, señora Alta Representante Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi reconocimiento por los esfuerzos desplegados por la Alta Representante y el Servicio Europeo de Acción Exterior, incluido el Representante Especial, Bernardino León, durante este verano, en sus labores de mediación, y valorar muy positivamente el hecho de que la señora Ashton pudiese encontrarse con el señor Morsi, pues ha sido la única representante del mundo occidental que ha podido mantener este contacto. Por lo tanto, a diferencia de otros conflictos, la diplomacia europea cuenta y existe en la crisis de Egipto. Por lo que se refiere a la polarización de la situación, señora Alta Representante, yo creo que la contribución de la Unión Europea debería pasar, en primer lugar, por apoyar el cese de la violencia y, como usted decía muy bien, por establecer un diálogo inclusivo y un entendimiento entre las distintas fuerzas del país, cegadas y viciadas por siglos de odios de toda naturaleza. Asimismo, creo que habría que restablecer de forma creíble un proceso de transición democrática que empezase por la elaboración de un proyecto de constitución que respetase los derechos y libertades fundamentales, un referéndum para la aprobación de ese proyecto de constitución, una elección presidencial y elecciones legislativas que pudiesen dar una respuesta y una normalización democrática a la situación que vive el país. Pero no nos engañemos, señora Ashton, esta hoja de ruta se puede implementar, pero lo que no se puede conseguir de la noche a la mañana es el progreso económico y social. La Unión Europea tiene una gran fuerza somos el principal socio comercial, el 80 del turismo que recibe el país lo enviamos nosotros y somos el principal inversor. Sería, señora Ashton, muy cuidadoso a la hora de considerar la ayuda de la Unión Europea y, en este contexto, como no nos equivocamos, como usted decía muy bien, es ayudando y apoyando a la sociedad y al pueblo egipcio sobre la base de nuestros valores. Voy a terminar, señor Presidente, con una pregunta, y es que me gustaría saber, señora Ashton, si usted piensa que en el proyecto de Resolución común, que mañana va a votar el Parlamento Europeo, el hecho de lamentar la toma del poder por los militares constituye un elemento positivo para garantizar y continuar garantizando una adecuada y privilegiada interlocución de la Unión Europea con las autoridades egipcias y con el resto de la sociedad civil.